Mi pričamo o najvažnijoj poziciji u Europskoj uniji, o šefu Centralne banke. Nje ovdje nema. Međutim, pitat ću je isto pitanje koje sam pitao prošli put gospođu von der Leyen, hoće li Europska unija, ovako ustrojena, preživjeti sljedeću dužničku krizu, sljedeću ekonomsku krizu. Ali ne mora mi ona odgovoriti. Ja već unaprijed znam odgovor na to pitanje. Gledali smo ju kao šeficu MMF a, kao dio trojke kako je radila u Grčkoj. Gledali smo mjere štednje, gledali smo smanjenje mirovina, to da ljudi ne mogu doći do lijekova, gledali smo destrukciju cijelog jednog društva. I sada u to pakleno kolo eurozone, koja će puknuti opet čim dođe nova kriza, želite ugurati i moju Hrvatsku. Pa neće ići! Ono o čemu smo razgovarali maloprije, a što je izrazito povezano s ovom temom financijskih sustava, je ekonomija, odnosno prelazak na zelene politike. Što usmjerava ekonomske politike? Pa financijski sustav. Znači, da bi prešli na zelene politike, mi moramo reformirati i financijski sustav. Govorimo o zelenoj tranziciji, gdje je monetarna tranzicija, trebamo nove ljude s novim idejama, a Christine Lagarde nije novi čovjek s novim idejama, ona je establishment